Jutro w Brukseli okaże się, na ile nowy europejski budżet będzie wzmacniał europejską solidarność, spójność, a na ile będzie wypadkową partykularnych interesów krajów płatników netto. Na ile będzie inwestycją we wspólny rozwój, szybki rozwój Unii Europejskiej, a na ile będzie budżetem stagnacji, budżetem pogłębiającym różnice między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Zrozumiałe jest, drodzy Państwo, że dzisiaj rozmawiamy o potencjalnych cięciach w tym budżecie, rozmawiamy o wysokości tego budżetu.

Mam na myśli rezygnację z kwalifikowalności VAT u, mam na myśli warunkowość ekonomiczną, od której uzależniona będzie absorpcja środków unijnych.

capping mam na myśli system korekty projektów netto, który zakłada, że wbrew temu, co jest w obecnej perspektywie przyszłe projekty, które nie będą poddane właściwej ocenie Unii Europejskiej, w Brukseli będą przepadać, a środki będą wracać do Unii.

Jeżeliby tak było, drodzy Państwo, to zarówno kraje nowej Unii, jak i starej powinny bardzo poważnie się zastanowić na tym, aby te propozycje zostały w sposób znaczący ograniczone, a jeżeliby się tak nie stało, to taki kraj jak Polska powinna zwyczajnie te propozycje po prostu zawetować.